Solicit Comisiei să se asigure că propunerile sale privind deschiderea pieței nu duc la dumping social, nici la crearea de monopoluri private, nici la deteriorarea condițiilor sociale și de muncă și nici la deteriorarea calității serviciilor de transport european. Solicităm, deci, Comisiei ca necesitățile de dezvoltare a infrastructurii de transport din noile state membre să fie luate în considerare de viitoarele cadre financiare multianuale, astfel încât până în 2030 infrastructura de transport din noile state membre să recupereze decalajele de dezvoltare față de infrastructura de transport din celelalte state membre. Atrag atenția asupra potențialului încă insuficient exploatat al transportului în regiunea Dunării și în regiunea Mării Negre și solicit Comisiei și statelor membre riverane Dunării să fructifice acest potențial prin dezvoltarea de terminale multimodale și prin modernizarea porturilor fluviale dunărene, precum și prin dezvoltarea...